Mais il fallait bien que la Commission européenne se rachète aussi de tous les effets pervers de votre idéologie libre échangiste et sans frontière, c'est à dire les problèmes de dumping fiscal et de concurrence déloyale qui n'existaient pas avant l'Union européenne!

Pour se financer, les particuliers ainsi que les petites et moyennes entreprises de nos États européens n'ont pas besoin de géants bancaires à Wall Street, ni de marchés de capitaux hors sol, ils ont simplement besoin de relations de confiance et de financement bancaire totales et locales. Le rôle de l'Union européenne est de défendre les intérêts des citoyens contre les intérêts privés des lobbies financiers mondiaux et non l'inverse.